Ta debata, tak jak co roku odbywana, to jest swego rodzaju ocena jakości, efektywności funkcjonowania oraz, możemy powiedzieć, ładu i dyscypliny wewnątrz naszej Unii.

Obraz, który tutaj mamy, nie jest jednobarwny, ale jasne kolory zdecydowanie przeważają. Myślę, że powinniśmy podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu za jego konsekwentną pracę, podziękować sprawozdawcom za ich pracę i wnioski. Jest jeden istotny problem, na którym chciałbym się skoncentrować, mianowicie współpraca z Radą w sprawie absolutorium. Rada konsekwentnie odmawia współpracy niezależnie od prezydencji czy to jest prezydencja wielkiego państwa czy małego, bogatego czy biednego.

Kto tak naprawdę w Radzie rządzi? Czy prezydencja? Przewodniczący Rady? Czy może ktoś zupełnie inny? Bo ja nie widzę powodów, dla których Rada miałaby odmawiać współpracy. Wszak Parlament jest reprezentantem obywateli. My mamy prawo być o to pytani przez naszych wyborców.

I my możemy odpowiedzieć Rada nie współpracuje. Też do Rady swego rodzaju apel słyszeliśmy przed chwilą, że Rada pozytywnie ocenia Komisję itd. Rada nie jest tylko od oceny, Rada powinna również być oceniana. Natomiast błędy, o których mówił Pan Komisarz Šemeta...

się z dużym uznaniem, do takich działań jak zawieszenie programów, żądanie zwrotu środków itd. to jest bardzo dobra zapowiedź, tylko to będzie się dziać na poziomie państw członkowskich.